Das Parlament sollte seine Verurteilung dieses Terroraktes deutlich zum Ausdruck bringen, weil Terror niemals gerechtfertigt sein kann.

Ich wollte das kurz zum Ausdruck bringen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass wir in dieser Woche noch über den Nordkaukasus diskutieren werden.